Dafür trägt natürlich die Europäische Kommission die Verantwortung. Ich glaube, Frau Kommissarin, dass Sie das in den letzten vier Jahren ganz hervorragend gemacht haben. Denn es kommt ein Stück weit natürlich auch auf die Stimmung an, wie die Kollegen in den Mitgliedstaaten sich da aufgehoben fühlen. Bei der Sanktionshöhe sind wir am Ende gar nicht groß in Streit geraten. Die Frage ist eben, was der Berechnungsmaßstab sein muss. Da finde ich es rechtspolitisch nach wie vor bedenklich, dass wir das Gesamtweltaufkommen einer Firma zur Grundlage nehmen, weil die Zuständigkeit der Europäischen Union natürlich zwangsläufig eigentlich auf den europäischen Rechtsrahmen begrenzt ist. Aber dadurch, dass die Europäische Kommission diese Bebußung am Ende ja auch auf internationaler Ebene mit anderen Kartellbehörden abspricht, denke ich, dass man der Mehrheit, die hier eine andere Richtung gehen wollte, durchaus folgen kann. Ich glaube also, dass wir insgesamt wirklich tragfähige Kompromisse gefunden haben. Es wird jetzt eben darum gehen, für den digitalen Binnenmarkt die Frage weiter zu prüfen das haben wir ja hier am Ende ausgespart inwieweit einstweilige Maßnahmen hier tatsächlich eine Möglichkeit

das prüfen. Deswegen sind wir gespannt, was diese Prüfung am Ende